Herr Clark, Sie und einige Ihrer Vorredner haben die Reduzierung von Bürokratie als Allheilmittel in Europa zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit genannt.